sjö hundruð og fjögur nefndarálit frá utanríkismálanefnd um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar frá tvö þúsund og sjö um breytingu á sjöunda viðauka og bókun þrjátíu og sjö við e e s samninginn

við ákvæði hinnar nýju tilskipunar nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt óbreytt kristinn h gunnarsson lúðvík bergvinsson ragnheiður e árnadóttir og þorgerður k gunnarsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið skrifa árni þór sigurðsson formaður og framsögumaður þórunn sveinbjarnardóttir björn bjarnason siv friðleifsdóttir og valgerður sverrisdóttir